Je vais voter pour ces deux accords avec le Viêt Nam, parce que je suis intimement convaincue qu'ils sont une chance tant pour le peuple vietnamien que pour les Européens. Du point de vue des droits humains au Viêt Nam, bien sûr que nos réticences sont énormes, mais là aussi, je suis convaincue que nous devons profiter de l'ouverture que crée l'implantation d'entreprises et d'investissements européens soumis à des critères et obligations européens.

Avec cet accord, le gouvernement vietnamien s'engage à respecter les droits fondamentaux et surtout, il accepte le suivi de l'application des règles par une commission conjointe des parlements européen et vietnamien. L'accord prévoit également, et c'est une grande victoire, que la Commission européenne instaure un mécanisme de plaintes indépendant en ce qui concerne les droits de l'homme. Enfin, le Viêt Nam a proposé que la commission des droits de l'homme du Parlement européen participe au dialogue Viêt Nam Union européenne sur les droits de l'homme. Ceci est une première et permet au Parlement d'être présent à une table de négociations où d'habitude il ne siège pas. Profitons de toutes les ouvertures pour faire avancer les droits de l'homme.